Wenn es wirklich so wäre, wie Sie es geschildert haben, dass ganz viele Piloten ständig einschlafen, müsste dann nicht viel mehr passiert sein? Und als Drittes noch Wissen Sie nicht, dass es gerade bei Piloten auch die Möglichkeit gibt zu sagen, ich bin nicht und sich dann eben praktisch unfit zu melden?